Het voorliggende verslag van Bas Eickhout is evenwichtig en ambitieus, en het roept op tot actie.

Actie om infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit te rollen door heel Europa. Maar ook actie om heel consequent het principe dat de gebruiker, de vervuiler betaalt, in het transport in te voeren, voor het wegvervoer, maar zeker ook voor andere modaliteiten zoals bijvoorbeeld de luchtvaart. Laten we vooral met zijn allen ervoor zorgen dat er eerlijk geconcurreerd wordt tussen de verschillende vervoersmodaliteiten. Dat betekent dan ook dat de Europese Commissie internationaal de boer op moet gaan om te kijken wat we kunnen gaan doen aan de vrijstelling van btw op vliegtickets.

Want waarom, Voorzitter, zou ik vandaag de dag op een ticket voor de trein tussen Amsterdam en Parijs btw moeten betalen, terwijl ik voor hetzelfde vliegticket tussen die twee plaatsen absoluut geen btw hoeft te betalen? Dat valt gewoon niet langer uit te leggen aan onze burgers, simpelweg omdat het niet eerlijk is. De consument moet een goede afweging kunnen maken op basis van een eerlijke prijs.

En, Voorzitter, die btw vrijstelling, maar ook het feit dat er geen accijnzen zitten op kerosine, dat is eigenlijk slechts een voorbeeld van iets dat we moeten gaan aanpakken, juist om een omslag te bewerkstelligen. Want, afrondend, als we klimaatverandering willen tegengaan, als we willen zorgen voor een gezonder leefmilieu, dan moeten we niet alleen anders gaan denken over mobiliteit, maar vooral anders gaan handelen.